eða hvaðan fær þetta þróunarfélag þá fjármuni til að standa í þeim kostnaðarsömu hreinsunaraðgerðum sem gætu kostað hundruð milljóna króna ef pakkinn í heild sinni er upp á tveimur til þriggja milljarða þá dugar nú varla minna en einhverjar allmargar hundruð milljóna ef menn ætla að gera eitthvað af gagn á næsta ári en varðandi svo írak aftur þá spyr ég nú bara

hvaða uppbyggingarstarf erum við að styðja í írak eins og málum er þar komið er ekki ástandið versnandi dag frá degi er ekki landið á barmi borgarastyrjaldar

það er nú aldeilis uppbyggingin í afganistan eða írak þetta hefur aldeilis heppnast stórkostlega nei ég held að við getum ekki afgreitt málið svona